Zwei kurze Punkte möchte ich ansprechen. Beim G7 vor einem Jahr war das große Schlagwort die Dekarbonisierung.

Sie haben kritisiert, dass die umweltschädlichen Subventionen weitergehen. Ich frage mich an der Stelle Was tun wir diesbezüglich in Europa? Gibt es einen Vorschlag, der jetzt nach dem, was Sie eben gesagt haben, kommen wird, um die umweltschädlichen Subventionen zu beenden? Ich sehe stattdessen im europäischen Semester, dass die Vorschläge zur ökologischen Finanzpolitik reduziert und nicht verstärkt worden sind. Also seien Sie selbst mutig in dem Bereich, und die G7 sollte das realisieren, was sie angekündigt hat. Ein zweiter Punkt Vor zwei Monaten hat dieses Haus einen Bericht, den Goulard Bericht, verabschiedet und stärkere Regeln gegen Interessenkonflikte, für Rechenschaftspflicht und Transparenz von globalen Institutionen eingefordert. Herr Timmermans, werden Sie die Vorschläge, die wir da gemacht haben, in die G7 hineintragen? Wie wird die G7 selbst diese Vorschläge realisieren, und wie wird die Europäische Kommission bei ihrer Arbeit in der G7 diese Vorschläge des Parlaments umsetzen?